la diverse boli nocive, precum obezitate, leziuni celulare, osteoporoză, carii dentare, afecțiuni hepatice și așa mai departe. În plus, un studiu întitulat NOMAS denotă clar că sucurile carbogazoase dietetice cresc riscul unui accident vascular cu până la 61. De aceea cer Comisiei Europene să ia măsuri urgente pentru protejarea sănătății minorilor din Uniunea Europeană prin tratarea comercializării sucurilor carbogazoase în regim similar cu al țigărilor și băuturilor alcoolice, campanii concrete de informare și depistarea substanțelor nocive în sucurile carbogazoase.